Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Griechen haben abgestimmt. Ein Volk entscheidet selbst über seine Politik, nicht die Troika, nicht die Bundeskanzlerin und auch nicht der Präsident dieses Hauses, Martin Schulz. Nun ist die Eurogruppe verzweifelt und hat drei Probleme. Erstens Sie hat einen Hammer, aber keinen Nagel, weil Griechenland kein Nagel sein will. Zweitens Griechenland ist insolvent, aber dafür gibt es keine Regeln. Drittens Kein Land kann aus dem Euro geschmissen werden, das lassen die EU Verträge nicht zu. Das Ergebnis Die Griechen können uns mitteilen, die Sparprogramme nicht umzusetzen das haben sie gerade getan. Zweitens Sie wollen ihre Schulden nicht zurückzahlen, mit dem IWF haben sie angefangen das nennt man Insolvenz. Drittens Sie wollen den Euro behalten das nennt man ein riesiges Desaster für alle Euro Retter. Ihr Konzept ist gescheitert. Was lernen wir daraus? Absolut gar nichts! Denn die AfD und andere Euro Realisten in Europa haben es lange vorhergesagt. Und die Mehrheit dieses Hauses? Sie werden auch morgen uneinsichtig an Ihren Irrtümern zu Lasten der europäischen Völker festhalten.